Ik wil echter graag ingaan op één enkel aspect, namelijk de verhouding tussen Raad en Parlement. Het Europees Parlement is medewetgever voor het externe mandaat van de Europese Investeringsbank, voor alle activiteiten van de Bank buiten de EU, in nabuurschapslanden en in ontwikkelingslanden. Toch kost het de Raad de grootste moeite om serieus na te denken over voorstellen van dit Parlement aangaande de herziening van het externe mandaat. Tot mijn verbazing denkt de Raad dat het heel gewoon is om over allerlei nieuwe voorstellen van dit Parlement koudweg te melden dat zij niet aanvaardbaar zijn. Het gaat onder meer om voorstellen voor een actieve rol van de EIB bij maatregelen tegen klimaatverandering en over een grotere rol van de EIB bij microfinanciering. Zijn die voorstellen niet aanvaardbaar? Is het de Raad die de ruimte definieert waarbinnen het Europees Parlement mag nadenken? Nee, het Europees Parlement en de Raad zijn medewetgever op gelijke voet en moeten samen en in nauw contact met de Europese Commissie komen tot regels voor het externe optreden van de EIB. Dat vraagt om overleg, om gezamenlijk nadenken, om compromissen, om een open houding van de twee wetgevers. Dan is het onzinnig en contraproductief om onaanvaardbaar te zeggen bij voorstellen waarvan het Europees Parlement in grote meerderheid meent dat zij belangrijk zijn. Zo'n ontoegankelijke houding van de Raad, die noem ík onaanvaardbaar. Dat er nu niemand van de Raad aanwezig is, is absurd en tekenend voor die ontoegankelijkheid. De EIB is een essentieel instrument voor het externe optreden van de EU in de wereld. Voor de ontwikkeling van onze buurlanden is een publieke bank onmisbaar, die met leningen kan bijdragen aan de economische groei en de verbetering van de infrastructuur. Datzelfde geldt voor onze relatie met de ontwikkelingslanden. Ook daar is een publieke bank onmisbaar. Die bank moet dan wel het Verdrag van Lissabon respecteren en de doelstellingen ervan. Armoedebestrijding is zo'n doelstelling. Die opdracht wil het Europees Parlement helder in het externe mandaat van de Bank neerleggen. Ik verwacht van de Raad de open en constructieve houding waarmee wij gezamenlijk tot die verheldering kunnen komen.